Zároveň musím vyzdvihnout, že je zde i dobrý návrh na posílení role Evropského parlamentu jako přímo voleného tělesa, které zvýší vlastně používání postupu v aktech s přenesenou působností. To skutečně cením si. Chtěl bych se specificky vyjádřit i k roli Turecka v té předvstupní pomoci. Já bych byl rád, aby obyvatelé Turecka cítili podporu z řad Unie. Nicméně Turecko dnes, podle mého názoru, není připraveno na vstup do Evropské unie.

S Tureckem je třeba vést dialog, ale dochází zde k zásadním porušením našich demokratických hodnot a myslím si, že to je jasná odpověď na to, jestli Turecko je připraveno či není.